Chtěla bych zdůraznit důležitost regionální proporcionality a tedy dostupnost obcí i v regionech. Chtěla bych také zdůraznit i to, že Evropský parlament k původnímu návrhu Evropské komise přijal pozměňovací návrhy, které zamezí zdvojení, a tedy vyloučí ohrožení hospodářské soutěže. Myslím, že pro občany je to dobrá zpráva, zejména pro země s velkou hustotou malých obcí, kde ještě připojení k internetu není plně zabezpečeno. Týká se to samozřejmě i České republiky a je důležité, aby Evropská komise i členské státy maximálně zpřístupnily informaci o tomto projektu do obcí.